nefndaráliti um frumvarp til laga um starfstengda eftirlaunasjóði frá háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd nefndin fékk á sinn fund gesti eins og getið er um á þingskjali ellefu hundruð þrjátíu og málið sem um er að ræða er enn fremur skýrt því þingskjali nefndin leggur til nokkrar breytingar á frumvarpinu í samræmi við umsögn fjármálaeftirlitsins um það það er að við frumvarpið bætist þrjú ákvæði sem fjalli um varasjóð upplýsingaskyldu og eftirlit slík ákvæði er að finna í tilskipuninni en voru ekki tekin upp í frumvarpið á það má benda að um þessar mundir eru engir slíkir sjóðir starfræktir hér á landi nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal birkir j jónsson lúðvík